Orice stat membru ar avea dificultăți majore în a face față unei astfel de situații. Se dovedește din nou că este nevoie de o abordare coerentă la nivel european pentru a gestiona asemenea cazuri. Este necesar ca toate țările vecine să coopereze pentru a regulariza fluxurile migratorii și securizarea frontierelor. Rolul Frontex este unul esențial în acest demers, de aceea agenția trebuie să se implice și mai mult în efortul depus de autorități. De asemenea, se pune problema accelerării procedurilor administrative pentru acordarea unui statut legal imigranților. Semnalez planul privind repatrierea voluntară anunțat chiar ieri de guvernul grec. El constituie un pas înainte pentru rezolvarea situației, mai ales că prevede implicarea organizațiilor nonguvernamentale.